Non è esente da critiche neppure la maggiore dotazione finanziaria, venuta meno in fase di trilogo, che doveva essere destinata all'obiettivo di cooperazione, visto che ha in sé la finalità di una maggiore integrazione fra le attività degli Stati membri. Tuttavia, occorre considerare alcuni aspetti positivi, tra cui l'inserimento delle strategie macroregionali proposte dalla commissione REGI, tra le quali quella di prossima definizione che coinvolge il Mediterraneo occidentale, che permetterà l'utilizzo più efficace degli investimenti concernenti la dimensione transnazionale delle politiche di coesione. Infine, non è superfluo sottolineare che, grazie all'intervento di questo Parlamento, per la prima volta il turismo sarà una delle attività finanziabili anche sotto l'obiettivo di cooperazione.